În plus, există și această diferență de salarizare de 17 între femei și bărbați. V aș ruga să aveți în vedere niște programe consistente și chiar un control mai riguros al statelor membre cu privire la facilitățile de îngrijire a copilului. Fără reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie, nu vom putea motiva tinerele mame să aibă o carieră profesională, astfel încât să le asigure și o funcție de conducere.